Paní předsedající, zpráva o evropské politice sousedství je vždy velmi zajímavým dokumentem. V tomto vydání je překvapivě zdůrazněn silný protiruský akcent. Dovolím si soustředit svoji pozornost na část věnovanou Ukrajině.

Všude je zdůrazněno, že rozvíjení spolupráce těchto států s jinými partnery než Evropskou unií je nežádoucí a spolupráce s Ruskou federací je dokonce škodlivá. Zvláště nevyvážený je požadavek, aby prezident Janukovič propustil Julii Tymošenkovou z vězení a zároveň aby byla prohloubena nezávislost justice. Tomu osobně nerozumím. Buď předpokládáme, že prezident svým pokynem moc soudní ovládá, nebo skutečně požadujeme nezávislost justice. Podpis smlouvy o přidružení Evropská unie Ukrajina podporuji, pokud jde o vůli většiny ukrajinských voličů.